Ce silence assourdissant devait être dénoncé c'est le cas aujourd'hui. Le Parlement l'a dit et redit il est prêt à discuter. Si un congé maternité de vingt semaines est toujours un objectif pour nous, il est toujours possible de discuter et de trouver des compromis.

Les gouvernements indiquent qu'en période de crise, le coût de cette mesure serait insupportable.

Elles complètent déjà leur congé maternité par un congé de maladie ou des congés payés. Mais ce qui est encore plus insupportable, je crois, c'est que les gouvernements continuent de mépriser le Parlement c'est inacceptable sur un dossier aussi crucial pour la vie quotidienne de nos concitoyens.